Deși susțin eforturile în domeniul dezarmării, controlului armamentelor și neproliferării, nu am votat în favoarea acestei rezoluții. Țara mea are o tradiție puternică de angajament activ în domeniile amintite. Este parte la principalele instrumente multilaterale, inclusiv la Convenția privind anumite arme convenționale și protocoalele sale adiționale. România a susținut și continuă să susțină că acest mecanism ONU este cadrul cel mai adecvat pentru reglementarea problematicii muniției cu dispersie. De aceea, participă la negocierile grupului de experți guvernamentali pentru convenirea unui protocol privind muniția cu dispersie. Acest cadru permite abordarea tuturor dimensiunilor subiectului, umanitară, tehnică, juridică, militară, de apărare, în prezența principalilor producători mondiali în domeniu. Din aceste considerente, România nu a susținut declarațiile politice ale procesului Oslo și nu a semnat Convenția privind muniția cu dispersie.